Zweitens Ich schlage vor, dass wir die Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben die Kooperation zu stärken ernst nehmen und Taten folgen lassen.

Was wir auf dem Boden des Vertrags tun können, sollten wir versuchen konsequent anzugehen. Der Bericht bietet dafür eine gute Grundlage.